W preambule omawianego sprawozdania pan Florenz powołuje się na swoje wcześniejsze sprawozdanie w sprawie naukowych faktów dotyczących zmian klimatu, w którym niestety nie znalazłem żadnych faktów poza wiarą w nieomylność sprawozdań IPCC.

Jedynie bowiem spójny model zmian klimatycznych uwzględniający wszystkie czynniki zmienności, tj. wpływ gazów cieplarnianych, pyłów zawieszonych, a przede wszystkim aktywności słońca, tłumaczyłby celowość tych decyzji. Zawarte w sprawozdaniu treści jednostronnie akcentują hipotetyczny mechanizm ocieplenia, tj. emisje CO 2 pomijając konieczność międzynarodowej walki z faktycznymi skutkami zmian klimatu. Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatu w sposób jednostronny skoncentrowała się na problemie ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zaś marginesowo potraktowała walkę z rzeczywistymi skutkami zmian klimatycznych.